Es gibt ja gute Gründe dafür, dass Sie, Herr Kommissar, mit einer ganz anderen Jahreszahl in die Debatte im Kollegium gegangen sind, Sie und der Kommissionspräsident Barroso. Und ich finde es gut, dass die Kommission ordnungspolitisch so offen diskutiert und dann eine Entscheidung im Grunde umdreht. Das ist schon bewundernswert und bemerkenswert, und ich finde es gut, dass Sie dann den neuen Beschluss hier auch so vertreten.

Es gab Planungen, und ich kann nur sagen Ich freue mich, dass die Revisionsklausel raus ist, die besagt hätte, dass wir ab 2012 in dem größten Mitgliedstaat, der betroffen wäre, in Deutschland, das ganze Fass noch einmal aufgemacht hätten. Insofern ist das ein Riesenerfolg auch Ihrer Debatte im Kollegium. Ich weiß, dass 2018 kommen wird. Ich bin auch froh über die Planungssicherheit und werde auch entsprechend stimmen, kann aber trotzdem verstehen, dass hier die Ordnungspolitik gewonnen hat.